virðulegur forseti ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og vil hvetja til þess að þessi sex mánaða biðtími verði tekinn til endurskoðunar og þakka ráðherranum kærlega fyrir svörin og fyrir að vekja athygli á þessu það er auðvitað grundvallaratriði að við göngum ekki fram með harðar kröfur í garð annarra ef við erum ekki tilbúin til þess að uppfylla sömu kröfur sjálf og í fljótu bragði verður ekki betur séð en hagsmunir okkar séu miklu ríkulegri af því að okkar fólk þurfi ekki að sæta biðtíma í hinum norrænu löndunum heldur en veita strax aðgang hér fyrir þá sem hingað sækja ég vildi þá í öðru lagi fá að spyrja hæstvirtan ráðherra um einmitt þann hóp sem hann nefnir sem á réttindi til að mynda til örorkulífeyris

hann um viðbrögð við þeirri beiðni öryrkjabandalagsins að tryggingastofnunin hér aðstoði fólk við það að sækja réttindi sín í hinum norrænu löndunum og að notandinn fái bætur sínar greiddar á einum stað það er frá tryggingastofnunin en hún sæki síðan hlut annarra tryggingastofnana á hinum norðurlöndunum sömuleiðis spyr ég hæstvirtan ráðherra hvort einhver umræða hafi verið um það hjá norrænu velferðarráðherrunum að samræma örorkumatið eða starfsgetumatið eftir atvikum en það hvernig örorka er metin hefur mjög